Tisztelt Képviselő asszony, Ön azt mondta, hogy eljött a tettek ideje, tenni kell, és föl is sorolt nagyon sok mindent, hogy mi mindent lehet tenni. Én tisztelettel kérdezem, hogy Ön ezt a teendők listáját hajlandó lenne e fölbővíteni, azzal, hogy az Európai Uniónak a kereskedelmi megállapodásaiban is tükröznie kell az akaratát? Magyarul kedvezményeket, kereskedelmi kedvezményeket ahhoz a feltételhez kötni, hogy teljesítik e a Párizsi Megállapodásban foglaltakat.